Señor presidente, el cambio climático es una cuestión de justicia global. Luchar contra el clima y empoderar a la población más empobrecida del mundo son dos caras de la misma moneda. Y para ello necesitamos generar emisiones negativas a partir del uso de la tierra y de los bosques, y al mismo tiempo proteger el derecho a la alimentación y a la tierra. Con esta visión, me alegra que el trílogo haya mejorado desde las posiciones iniciales del Consejo y del Parlamento Europeo, y me alegra también que el informe final tenga en cuenta la seguridad alimentaria y la producción de alimentos. Gracias a esto, vamos a llegar a la COP24 con un reglamento pionero en el mundo, que se puede convertir en un modelo para las negociaciones internacionales. Eso sí, no olvidemos que también hubiera hecho falta tener en cuenta los derechos a la tenencia de la tierra y de los pueblos indígenas porque, repito, luchar por el clima y la justicia global van de la mano.